Voorzitter, wij stemmen deze week over twee verschillende verslagen over de jaarlijkse groeianalyse, één vanuit de economische hoek en één vanuit de sociale hoek, net als vorig jaar toen ik de eer had om één van de rapporteurs te zijn. Maar waar vorig jaar beide verslagen best goed op elkaar aansloten en wij onze uiterste best hebben gedaan om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken met een sterke stem vanuit het Europees Parlement, kon het contrast dit jaar niet groter zijn. Het verslag vanuit de werkgelegenheidscommissie is dit jaar weer goed en sterk. Een groot compliment voor rapporteur Lope Fontagné, die in samenwerking met alle partijen voor een brede consensus heeft gezorgd over de dingen die essentieel zijn voor de mensen in Europa. Een focus op het creëren van banen, door alle lidstaten te vragen om dit jaar echt met een banenplan te komen. Een focus op gedifferentieerde bezuinigingen, die economieën een kans geven in plaats van ze kapot te maken. Een focus op gebalanceerde bezuinigingen, die kwetsbare mensen een kans geven in plaats van hen de armoede in te duwen. En een focus op meer democratische zeggenschap voor parlementen en maatschappelijke organisaties. Het verslag van mevrouw Lope Fontagné is een standpunt waar wij als Parlement met trots naar de Raad en naar de Commissie kunnen gaan om hun te vragen dit te verwerken in hun raadsconclusies.

Die commissie mag zich schamen voor de manier waarop dit verslag tot stand is gekomen. Politici die zowat over straat rollen, er hard tegen hard invliegen en een lachertje maken van de democratische procedures van ons parlement, waarbij de Europese burgers, die juist baat hebben bij politici die samenwerken, helemaal buiten spel zijn komen te staan. Het debat over de crisis heeft twee gezichten, dat is nu eenmaal zo. De financiën moeten weer op orde komen en de begrotingen moeten weer in balans.

De uitdaging waar wij als politici van links tot rechts voor staan is om deze twee gezichten met elkaar in overeenstemming te brengen.